Strategia de la Lisabona prevede ca, în 2010, UE să devină cea mai competitivă și dinamică economie bazată pe cunoaștere.

1933. Chiar dacă obiectivele nu au fost atinse, ele trebuie să rămână o prioritate pentru agenda Uniunii Europene.

2020. Este inacceptabil ca după această dată, să mai așteptăm încă o decadă pentru a ajunge la rezultatele scontate. Unul dintre punctele cheie ale Strategiei îl reprezintă investiția în educație și cercetare. Nicio economie din lume nu poate evolua fără o societate educată, de aceea consider că finanțarea sistemelor de educație trebuie să fie o prioritate europeană. Denunț astăzi aici această politică lipsită de viziune a guvernelor care reduc bugetele pentru educație, pentru că nu numai că fac un rău societății actuale, dar creează probleme și pe termen lung.